Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ein Runder Tisch, wie vom Präsidenten vorgeschlagen, ist ein guter erster Schritt, der weiterentwickelt werden muss mit der Zivilgesellschaft, aber bitte auch mit der russischstämmigen. Ja, wir sind tief beeindruckt von den mutigen Menschen auf dem Euromaidan, und deshalb ist die Bitte an beide Seiten nach Vernunft und Angemessenheit richtig. Unsere Botschaft ist klar Die Tür bleibt offen, und unsere Gesprächsbereitschaft bleibt bestehen.

Wir wollen keine Dreierverhandlungen. Selbstverständlich nicht! Wir sind ja nicht bei einer Auktion! Aber wir müssen gemeinsam mit allen darüber nachdenken, welchen Weg wir mit Russland finden, um gemeinsam darüber zu sprechen, wie Sicherheit, Stabilität und Wohlstand für alle erreicht werden können und wie das alte Denken der Einflusssphären auf allen Seiten langsam herauswächst.